Elle sait bien qu'il est impensable de confier aujourd'hui le contrôle des quatre sites de l'Église orthodoxe serbe classés au patrimoine mondial de l'humanité à ceux qui les pillaient hier. Suivons son exemple, renonçons à cette intégration. En plus d'être un danger pour la culture européenne, l'entêtement à vouloir intégrer le Kosovo se fait au péril de notre sécurité. Dans un même article, la rapporteure révèle le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains ainsi que le commerce et la possession illégale d'armes, et se félicite de la proposition de la Commission de libéraliser le régime des visas. Plus que de l'indulgence, c'est de la complaisance.